Weltweit haben wir 37 Millionen blinde und 124 Millionen sehbehinderte Menschen. Gehen nun sehbehinderte Menschen in eine Bibliothek und versuchen aus einem Regal, wo wir hundert Bücher haben, ein Buch zu wählen, dann haben sie nicht die Wahl zwischen hundert Büchern, sie haben nur fünf Bücher oder vielleicht im schlimmsten Fall eines.

Ich möchte hier den Artikel 26 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union explizit noch einmal hervorheben. Dass der WIPO Vertrag nach wie vor und bis dato nicht unterzeichnet worden und nicht in Kraft ist, ist für mich völlig inakzeptabel, völlig unverständlich. Ich fordere jetzt alle beteiligten Personen und Stakeholder nochmals auf, sich das wirklich genau zu überlegen, wie lange wir noch warten können.